Um dem Herr zu werden, ist es sicher sinnvoll, international zusammenzuarbeiten, wenn und das sage ich deutlich diese Zusammenarbeit nicht mit EU Hilfen finanziell erkauft werden muss. Mit welchen anderen Staaten laufen denn derzeit Verhandlungen oder sind solche geplant, und wurden dem türkischen Staat finanzielle Anreize für eine Beteiligung an dieser FRONTEX Aktion geboten?